hæstvirtur forseti ég flyt tillögu til þingsályktunar um innlenda fóðurframleiðslu flutningsmenn auk mín eru þeir háttvirtir þingmenn atli gíslason jón bjarnason og ögmundur jónasson þingsályktunartillagan er stutt en svo hljóðandi alþingi ályktar að fela sjávarútvegs og landbúnaðarráðherra að láta kanna hagkvæmni þess að auka og styrkja innlenda fóðurframleiðslu til notkunar í landbúnaði og möguleika á því hæstvirtur forseti það er okkur öllum ljóst að staða íslenskra bænda er mjög erfið um þessar mundir og misjafnt eftir búgreinum en í heildina má segja að staða þeirra sé eins erfið og heimilanna í landinu í sumum greinum hafa verið miklar fjárfestingar og allar greinar hafa meira og

og erfiðleikum vegna bankahrunsins sem bitnar á þeim eins og öðrum en það sem vakti okkur til umhugsunar í þessu mikla bankahruni var ekki síður sú staða sem kom upp eftir októberbyrjun að við búum ekki við í reynd matvælaöryggi ef allar leiðir til og frá landinu hvort heldur er fjármagnsflæði og þar af leiðandi stöðvun á flutningi á vörum til landsins eða sem við sem betur fer höfum ekki upplifað núna en ef til þess kæmi að það væru að við búum ekki við matvælaöryggi ekki matvælaframleiðslu nægilega hér á landi til að tryggja okkur um einhvern tíma því að til að búa við matvælaöryggi þurfa bændur að fá til sín vöru til að geta framleitt og það á þá ekki síst við um kjarnfóður sem þeir eru mjög háðir í byrjun október var það ljóst að það væri ekki nema rúmlega mánaðarbirgðir til í landinu og leit ekki vel út um tíma það var kveikjan að þessari hugmynd sem ég hef alið með mér lengi að það væri í raun og veru afturför hjá okkur að hafa verið orðin svo markaðssinnuð að treysta því og trúa að það væri hagkvæmt fyrir okkur að flytja inn allar vörur og þar á meðal kjarnfóðurvörur og vörur til matvælaframleiðslu vörur sem við getum hæglega framleitt hér og vörur sem við framleiddum hér á árunum áður en þótti ekki nægilega samkeppnishæfar í verði eða af einhverjum öðrum ástæðum voru lagðar af en með leyfi hæstvirts forseta ætla ég að lesa greinargerðina hún er ekki mjög löng en hún er svohljóðandi í ljósi þess að verð á innfluttu kjarnfóðri hefur hækkað mikið að undanförnu vegna vaxandi framleiðslu og flutningskostnaðar er nú brýnt að styrkja innlenda fóðurframleiðslu vandamál í gjaldeyrisviðskiptum og gengi íslensku krónunnar munu á næstunni hafa veruleg áhrif á verð á kjarnfóðri til bænda mikilvægt er að leita allra leiða til að halda niðri kostnaði og auka þjóðhagslegan ábata af innlendri landbúnaðarframleiðslu til hagsbóta bæði fyrir neytendur og framleiðendur bændur nota í vaxandi mæli kjarnfóður við eldi á búfé sínu í stað fóðurs sem unnið er úr innlendu gróffóðri kjarnfóður er samsett úr hinum ýmsu korntegundum eins og byggi hveiti og maís prótínfóðri á borð við sojabaunir repjumjöl og fiskimjöl ásamt ýmsum öðrum efnum svo sem melassa sem unninn er úr sykurreyr mest allt hráefni í þessar blöndur er flutt inn til landsins heildarfóðurnotkun hér á landi er um þrjú hundruð milljón fóðureiningar í gróffóðri og um sjötíu milljón fóðureiningar í kjarnfóðri á ári og er fóður handa öllum tegundum búfjár þá þar með talið það er umhugsunarvert að af allri notkun kjarnfóðurs í landbúnaði um sextíu þúsund tonnum á ári skuli einungis um tíu til tólf prósent af efnisinnihaldi vera framleitt hér á landi í þeim þrengingum sem nú eru á mörkuðum er nauðsynlegt að á íslandi sé starfræktur sjálfbær landbúnaður mikilvægur þáttur í því er að tryggja fóðuröryggi fyrir búfé tæknilegir örðugleikar í bankakreppunni gætu leitt til þess að kjarnfóður berist ekki í tíma þeim búum sem eru mest háð aðkeyptu fóðri en það eru svínabændur og hænsnabændur af þeim sökum er mikilvægt að leggja aukna áherslu á innlenda framleiðslu fóðurs til þess að tryggja öryggi íslensks landbúnaðar ræktun korns einkum byggs er vaxandi búgrein hér á landi og miklar vonir eru bundnar við áframhaldandi þróun á því sviði tilraunir hafa verið gerðar á svokölluðum heykögglum sem nota má í stað kjarnfóðurs og hafa þær gefið góða raun nokkrar heykögglaverksmiðjur voru starfandi á tímabili á íslandi en einnig framleiddu graskögglaverksmiðjur þúsundir tonna af fóðri á áttunda og níunda áratugnum og fram á þann tíunda með aukinni innlendri framleiðslu mun draga úr flutningi á hrávöru og efnum á milli heimsálfa með tilheyrandi mengun og kostnaði aukinheldur eru dæmi þess að fullnægjandi upplýsingar liggi ekki fyrir um efnainnihald innfluttra efna sem notuð eru í kjarnfóðurblöndur það ætti að skapa sóknarfæri fyrir innlenda framleiðslu með áherslu á lífræna ræktun og upprunalýsingu fóðurinnihalds ástand á mörkuðum ætti enn frekar að hvetja til innlendrar hreinnar framleiðslu sem tryggir bæði framleiðsluöryggi innlends landbúnaðar og fóður sem er ómengað af erfðabreyttum efnum við höfum næga hreina orku fyrir minni framleiðslueiningar sem nýtast til enn frekari verðmætasköpunar og virðisauka hér innan lands því er lagt til að sjávarútvegs og landbúnaðarráðherra láti kanna kosti þess að styrkja innlenda framleiðslu fóðurs með innlendri framleiðslu er unnt að tryggja betur sjálfsforræði íslands í landbúnaði og skapa lífvænlegri kjör fyrir bændur nú þegar innflutt kjarnfóður hefur hækkað verulega í verði innlend framleiðsla er einnig eftirsóknarverð þar sem hún bætir samkeppnishæfni og lækkar framleiðslukostnað innlendra matvæla og stuðlar þannig meðal annars að lægra matvælaverði til neytenda verði niðurstaðan sú að aukin framleiðsla fóðurs hér á landi sé hagkvæm er mögulegt að ríkið styðji á einhvern hátt við verkefnið í samstarfi við sveitarfélög fyrirtæki bændur og einstaklinga ef það er nauðsynlegt til að tryggja framgang þess hæstvirtur forseti ég er ekki að leggja til og við háttvirtir flutningsmenn þessarar tillögu að farið verði í framleiðslu eins og áburðarverksmiðju ríkisins var á sínum tíma algerlega í eigu ríkisins við erum að hvetja til þess að farið verði í könnun og hagkvæmni á íslenskri fóðurframleiðslu og það þarf bæði að setja þetta í ákveðinn farveg það þarf hvatningu og að öllum líkindum þarf einhverja styrki til að koma tilraunum í gang og það verður að horfa á þetta bæði út frá hagkvæmni hvað varðar framleiðslukostnað það verður líka að horfa á þetta með tilliti til þess að við séum að spara gjaldeyri það skiptir máli núna ekki síður er mikilvægt fyrir okkur varðandi markaðssetningu á okkar eigin vörum lokaafurð framleiðslunnar að við getum kynnt hana sem hreina afurð að við séum ekki með kjarnfóður sem er erfðabreytt eins og mikið af því kjarnfóðri sem flutt er inn í dag sérstaklega það sem kemur úr maís og korni að við horfum á þetta heildstætt og notum þetta sem tækifæri líka og í markaðssetningu heykögglar fóðri með heykögglum fyrir sláturlömb sem hafa farið fram í tvígang og rannsóknirnar styðja það að framleiðsla á heykögglum jafnvel á túnum sem eru nokkuð rýr hafa bætt mjög fóður dýranna og aukið gæði kjötsins en það er ekki nóg það verður líka að horfa á framleiðsluferlið líka að horfa á tækin sem framleiða orkunotkunina eða rafmagn eða olía það verður að horfa á þetta í heild eins veit ég til þess að það er að fara í gang tilraunir með færanlega og framleiði kjarnfóður hjá bændum heima á túnum og það verður vissulega forvitnilegt að fylgjast með og fá betri upplýsingar um þessar tilraunir og aðrar álíka en ég tel líka mikilvægt að við leitum allra leiða til að styrkja og nýta betur væri hægt að nýta úrgang betur eins og fiskimjölið úr fiski heldur en gert er í dag við höfum undanþágur frá því að nota fiskimjöl sem kjarnfóður því hér erum við með hreina afurð og engin hætta á erfðasmiti eða annarri mengun í fiskimjölinu þannig að við búum mjög vel af því að geta notað fiskimjölið og aðra náttúruafurð á íslandi sem við þurfum að leggjast yfir og skoða hvað við getum notað betur sem kjarnfóður ef vilji er til að nota það sem við höfum nota það betur og spara gjaldeyri efla hérna og styrkja atvinnu því þetta er vissulega atvinnuskapandi líka og vonandi ef allt gengi vel þá værum við að framleiða kjarnfóður og fóður sem væri ódýrara heldur en við höfum verið að kaupa núna á allra síðustu missirum og eins verðum við líka að horfa til framtíðar því miðað við það ástand sem blasir við í heimsbyggðinni þá verður ekki aðgengi að þeim vörum sem við höfum haft í dag og teljum okkur geta notað og flutt inn án þess að hafa af því nokkrar áhyggjur því það fer að verða þröngt um landgæði það fer að verða þröngt um fyrir hvert land að hugsa meira um sig það gengi meira að segja svo langt núna að ríkustu þjóðir heimsins eru farnar að leita að landi til ræktunar inni í þróunarlöndunum og þetta er sem sé ný nýlendustefna það er löndin sjálf eru ekki yfirtekin heldur landsvæði keypt til ræktunar og þetta er bara ný heimsmynd sem við verðum að búa okkur undir og verðum að horfa til þess

en fyrst og fremst er þetta spurning um matvælaöryggið og matvælaframleiðslu sem við þurfum að horfa til hæstvirtur forseti ég legg svo til að þingsályktunartillögunni verði vísað til háttvirtrar sjávarútvegs og landbúnaðarnefndar og vona okkar allra vegna að við höfum tíma til að afgreiða hana fyrir vorið